Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Weltweit nutzen über zwei Milliarden Menschen Facebook, 400 Millionen Menschen in Europa. Dieses Unternehmen ist zur globalen Plattform für Kommunikation, Information und eben auch politische Wahlkämpfe geworden. Anders gesagt Facebook ist die Infrastruktur der heutigen demokratischen Öffentlichkeit. Und wie das bei jeder Form von Infrastruktur der Fall ist, hat derjenige, der sie baut und die Regeln definiert, auch die Macht darüber, wer am meisten von ihr profitiert. Wenn der Staat eine Straße baut, dann legt er fest, dass alle Autos darauf gleich schnell fahren dürfen. Wenn Facebook seinen Algorithmus ändert, dann entscheidet es oftmals, dass bestimmte Inhalte mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere. In der Informationsgesellschaft ist Wissen Macht, in der algorithmischen Informationsgesellschaft ist digitale Infrastruktur Macht, weil digitale Infrastruktur Wissen bevorzugen oder benachteiligen kann. Es geht deshalb darum, dass die demokratische Gesellschaft entscheidet, nach welchen Regeln die Infrastruktur unserer Informationsgesellschaft funktioniert. Wir brauchen daher eine europäische Digitalaufsicht parallel zur europäischen Bankenaufsicht.